Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'aspetto più preoccupante di questa vicenda è che l'indagine sul dazio compensativo, imposto dagli Stati Uniti, prende di mira le misure di sostegno previste dalla PAC. Ricordo che la PAC ha subito una trasformazione per effetto di numerose riforme volte ad adeguare la maggior parte delle misure di sostegno alla scatola verde dell'OMC, ed è ancora concepita in modo da garantire la piena conformità con gli accordi dell'OMC stessa. La decisione degli Stati Uniti mette quindi in discussione in modo ingiusto ed arbitrario la totalità dei programmi di sostegno dell'Unione europea all'agricoltura, con possibili conseguenze per tutti i beneficiari della PAC.

La Commissione dovrebbe altresì adottare tutte le misure necessarie, sia a livello bilaterale che in seno all'OMC, per difendere il sistema di sostegno previsto dalla PAC.